tot inkomensroof, tot gevolgen voor de kinderen enz. Vindt u het intelligent om die situatie in een totalitaire maatschappij te vergelijken met, ochgottekes, een website waarop wordt gevraagd om niet de aanwezigheid van Oost Europese vreemdelingen, maar wel criminele feiten gepleegd door vreemdelingen, te melden? Ik denk dat het een toch echt niet vergelijkbaar is met het ander, of vindt u van wel?